Z Wietnamu po raz kolejny docierają informacje o łamaniu podstawowych praw człowieka takich jak wolność słowa czy prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd. Parlament Europejski musi stanąć w obronie wietnamskiego społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj chciałbym przejść do bieżącej dyskusji.

Trocki, który sam przyczynił się do zbrodni rewolucji październikowej, potem stał się ofiarą stalinizmu. W związku z czym kwestionował również zbrodnie stalinizmu i samą politykę Stalina. Nie rozumiem, dlaczego uważa Pan to za obraźliwe określenie. Dlatego proszę o przyznanie głosu panu Posseltowi.